þar segir meðal annars með leyfi forseta iðnaðarráðherra leggur fyrir alþingi tillögu til þingsályktunar um stefnumótandi byggðaáætlun fyrir fjögurra ára tímabil áætlunin skal lýsa markmiðum og stefnu ríkisstjórnarinnar í byggðamálum áætlunum um aðgerðir og tengsl byggðastefnu við almenna stefnu í efnahags og atvinnumálum og áætlunum á sviði opinberrar þjónustu í landinu þá segir að í byggðaáætlun skuli gerð grein fyrir ástandi og horfum í þróun byggðar í landinu en síðari hluti þingskjalsins fjallar um þau mál tillagan er að stofni til unnin af byggðastofnun en náið samráð var haft við sveitarfélög og samtök þeirra atvinnuþróunarfélög og fleiri meðal annars með kynningarfundum um allt land og opnu samráði byggðaáætlun tekur að þessu sinni sérstakt mið af því að nú er unnið að gerð sóknaráætlunar tuttugu tuttugu fyrir alla landshluta byggðaáætlunin verður innlegg inn í þá umræðu og hluti af heildarsamræmingu opinberra áætlana og aðgerða sem stuðlað

grundvallast því fyrst og fremst á aðgerðum sem tengjast nýsköpun og atvinnuþróun og er framlag inn í þá vinnu sem nú fer fram um sóknaráætlunina tuttugu tuttugu þar sem verið er að vinna í opnu ferli meðal annars með þjóðfundum í landshlutum í nánu samstarfi við atvinnuþróunarfélög í nánu samstarfi við sveitarstjórnarmenn þar sem hundruð manna eru að koma að þeirri vinnu þar sem ráðast á í gerð sóknaráætlunar fyrir alla landshluta og líka þessa samræmingu áætlana virðulegi forseti því er byggðaáætlun að taka þó nokkrum breytingum og er að verða hluti af þeirri miklu stóru og mikilvægu stefnumótun meginmarkmið byggðaáætlunar er að bæta skilyrði til búsetu nýsköpunar og sjálfbærrar þróunar i öllum landshlutum efla menntun menningu samfélög og samkeppnishæfni byggða og bæja með margvíslegri atvinnu í þeim tilgangi að ná markmiðum byggðaáætlunar eru skilgreind að þessu sinni sjö lykilsvið og aðgerðir undir hverju og einu þeirra gerð er grein fyrir þrjátíu og ein aðgerð sem verða felldar saman við aðra stefnumótun til dæmis á sviði menntamála vísinda og tækni nýtingu orkulinda umhverfismála samgöngu og fjarskiptamála ferðamála landsskipulagsmála og fleiri sviða en lykilsvið virðulegi forseti sem eru í áætluninni nú eru í fyrsta lagi almenn atvinnustefna þar sem megináherslan er á bætta samkeppnishæfni nýsköpun og sjálfbæra þróun atvinnulífsins þar sem byggt er á sérstöðu og styrkleika hvers svæðis eða atvinnugreinar fyrir sig menntun rannsóknum á margvíslegum menningar og samfélagslegum þáttum í öðru lagi er samsetning opinberra áætlana sem kallar á víðtækt samráð til að ná bættum árangri í þágu atvinnulífs og búsetuskilyrða auk betri nýtingar fjármagns í þriðja lagi er efling stórteymis atvinnulífsins en einfalda þarf margbrotið stoðkerfi atvinnulífsins og auka skilvirkni þess í fjórða lagi er sérstök áhersla á nýsköpun og sprotafyrirtæki en stuðningur við helstu vaxtarbrodda atvinnulífsins er nauðsynlegur til dæmis í gegnum menntakerfi og stoðkerfi atvinnulífsins en einnig með skattalegum ívilnunum vegna fjárfestinga í nýsköpunarfyrirtækjum og endurgreiðslu kostnaðar vegna rannsókna og þróunar í fimmta lagi er áhersla á erlendar nýfjárfestingar sem eru mikilvægar fyrir uppbyggingarstarfið á landsbyggðinni og fyrr í dag var rætt frumvarp til rammalöggjafar um ívilnanir sem nú liggur fyrir og er komið til meðferðar í iðnaðarnefnd þar sem stefnt er að því að ívilnanir séu metnar kerfisbundið út frá

virðulegi forseti í sjötta lagi er efling ferðaþjónustunnar þar sem byggt verður á þeim styrkleikum sem til staðar eru og þeir markaðssettir sérstaklega gagnvart erlendum ferðamönnum um leið og frekari vöruþróun er sinnt og gæði þjónustunnar höfð að leiðarljósi sem dæmi um öfluga vöruþjónustu sem á sér nú stað er það er það til dæmis á sviði heilsu og lífsstílstengdrar ferðaþjónustan sem nefna má og þar hefur iðnaðarráðuneytið gert samkomulag við samtök nýstofnuð á því sviði það er fyrirtækja á sviði heilsutengdrar ferðaþjónustu og er nú unnið að öflugri vöruþróun á því sviði ástæðan er auðvitað sú að ferðaþjónustan er mjög stór og sístækkandi atvinnuvegur á landsbyggðinni þá vil ég nefna það að á meira og minna öllum þjóðfundum sem haldnir voru í landshlutunum var ferðaþjónustan efst á blaði yfir sóknarfæri landshlutanna þess vegna skiptir þessi vöruþróun máli þessi vöruþróun skiptir líka máli í því sambandi að tengja menn saman undir einu öflugu merki og þá er einfaldara að sækja fram á nýja markaði þetta er gert líka í því skyni

það er líka kveðið á um það í þessu að ráðast þurfi í rannsóknir og það er kveðið á um það hvernig í rannsóknir á sviði ferðaþjónustu sömuleiðis er kveðið á um að ráðast þurfi í gerð og undirbúning landnýtingaráætlunar

virðulegi forseti í sjöunda lagi er nefnt efling félags sem félagsauður hvers samfélags eins og menntun menning lýðræðisleg þátttaka og jöfn staða og þátttaka kynjanna er innri styrkur þess til hvers konar verkefna og hefur því afgerandi áhrif á vöxt og viðgang samfélagsins þessum sjö lykilsviðum er síðan fylgt eftir með tillögum um beinar aðgerðir sem ástæðulaust er að telja fram hér virðulegi forseti ég verð að draga það fram að kjarninn hvað fjármagn varðar þegar kemur að byggðaáætlun að þessu sinni er í vaxtarsamningunum en vaxtarsamningarnir hafa reynst alveg ótrúlega vel vegna þess að eins og segir eru tæki sem hafa skilað vel og skilað okkur innri vexti í samfélögunum úti um landið en vaxtarsamningarnir hafa núna verið gerðir frá og með síðustu áramótum hafa verið gerðir við öll atvinnuþróunarsvæðin átta sem skilgreind hafa verið í landsbyggðakjördæmunum þremur sú allra nýjasta er á suðurnesjum og þá erum við búin að loka hringnum markmið þeirra er að efla nýsköpun og atvinnuþróun og þar af leiðandi samkeppnishæfni einstakra landsvæða í vaxtarsamningum er ákvæði og framkvæmd þar til íbúanna og á vegum þeirra verður unnið að ýmsum nýjum og árangursríkum verkefnum lögð er áhersla á framtaksverkefni sem komið er á fót í misstórum klösum fyrirtækja þar sem framlegðar er að vænta árangur af þessari starfsemi hefur verið gríðarlega mikill og gríðarlega góður og því er aðstaða að okkar mati til að efla vaxtarsamningana enn frekar og byggja enn frekar á þeim og færa þannig stjórnina á fjármunum sem eru að fara til byggðamála heim í hérað það er gaman að segja frá því að vaxtarsamningamódelið hefur gefist það vel að menn hafa verið að skoða það og nota það til fyrirmyndar til að styðja við klasamyndun í ákveðnum atvinnugreinum svo dæmi séu tekin virðulegi forseti þá verðum við að horfa til þess eins og ég nefndi í upphafi að að þessu sinni er byggðaáætlun hugsuð inn í sem nýsköpunar og atvinnuþróunarhluti inn í sóknaráætlun tuttugu tuttugu og þá öflugu vinnu sem þar á sér stað en þar er verið að móta heildstæða stefnu á sviði atvinnumála og ég ber miklar væntingar til enda eru hundruð manna að koma að því starfi ég tel svo sú skoðun mín komi fram að það sem hafi hamlað því að byggðaáætlun varð að því sem menn ætluðu henni upphaflega hafi verið rammar ráðuneytanna hafi komið í veg fyrir að þetta hafi gengið eins og til var ætlast og það er hversu þýðir þeir eru og ég geri ráð fyrir því að í sóknaráætlun tuttugu tuttugu og þeirri vinnu sem þar er að fara fram muni menn sinna stjórnkerfi og ég veit

að vinna betur þvert á ráðuneyti og þvert á stofnanir þannig að þessi heildstæða áætlanagerð gangi upp virðulegi forseti að lokinni þessari umræðu legg ég til að þessari tillögu verði vísað til iðnaðarnefndar þingsins til frekari umfjöllunar sem og skýrslunni sem ég